hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta heilbrigðis og trygginganefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra umrætt frumvarp er á þingskjali þrjú hundruð fimmtíu og þrjú en nefndarálit meiri hluta á þingskjali fimm hundruð áttatíu og tvö ásamt mér standa að nefndaráliti meiri hlutans háttvirtir þingmenn ásta möller gunnar örlygsson jón kristjánsson og pétur h blöndal með fyrirvara nefndin fjallaði ítarlega um málið á fundum sínum og fékk á sinn fund ýmsa góða gesti en þeir voru vilborg þ hauksdóttir frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti ólafur hjálmarsson og eyþór benediktsson frá fjármálaráðuneyti ásmundur stefánsson karl steinar guðnason ágúst þór sigurðsson sigríður lillý baldursdóttur og sigurður grétarsson frá tryggingastofnun ríkisins og frá landssambandi eldri borgara ólafur ólafsson einar árnason helgi k hjálmsson borgþór st kjærnested og trausti björnsson frá félagi eldri borgara í reykjavík margrét margeirsdóttir stefanía björnsdóttir og sigurður hallgrímsson og loks frá öryrkjabandalagi íslands sigursteinn másson og hafdís gísladóttir auk þess bárust nefndinni fjölmargar umsagnir um málið það er frá samtökum atvinnulífsins öryrkjabandalagi íslands lögmannafélagi íslands alþýðusambandi íslands persónuvernd landssambandi eldri borgara félagi eldri borgara í reykjavík tryggingastofnun ríkisins landssamtökum lífeyrissjóða landlækni þroskahjálp landssamtökum félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga og loks samtökum sykursjúkra þær breytingar sem helst eru lagðar til í frumvarpinu lúta að fækkun bótaflokka og einföldun á almannatryggingakerfinu hækkun grunnfjárhæðar tekjutryggingar og lækkun skerðingarhlutfalls vegna tekna bótaþega og maka samanlögð skerðing lífeyris og tekjutryggingar verður takmörkuð við þrjátíu og átta komma þrjátíu og fimm prósent af tekjum eins og áður hefur komið fram hér á hinu háa alþingi byggist þetta frumvarp á samkomulagi ríkisstjórnarinnar og landssambands eldri borgara frá því fyrr í sumar og

hafði skipað til að fjalla annars vegar um búsetu og þjónustumál aldraðra og hins vegar um fyrirkomulag tekjutengingar bóta með hliðsjón af skerðingu bóta lífeyrisþega vegna tekjuöflunar það er rétt að taka fram að árið tvö þúsund og þrjú gerði ríkisstjórnin samkomulag við landssamband eldri borgara um sömu efni og við það var staðið að fullu og öllu leyti af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna hér á hinu háa alþingi nema að því er varðaði sveigjanleg starfslok það hafa þegar verið samþykkt fjárlög hér á hinu háa alþingi fyrir næsta ár svo og fjáraukalög fyrir þetta ár þar sem að fullu er tekið tillit til þessa samkomulags við aldraða meiri hluti heilbrigðis og trygginganefndar leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu og það er rétt að taka fram í þeim efnum að ríkisstjórnin hefur frá því að frumvarpið var lagt hér fram á hinu háa alþingi gefið út tvær yfirlýsingar sem varða breytingar á frumvarpinu önnur yfirlýsingin fjallaði um að það skyldi flýta framkvæmd á frítekjumarki vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega um þrjú ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og sjö síðari yfirlýsingin fól í sér þrjú atriði í fyrsta lagi að lífeyrisþega væri heimilt að dreifa eigin tekjum sem stafa af fjárhagstekjum og séreignarsparnaði sem leystur hefði verið út í einu lagi á allt að tíu ár í öðru lagi var örorkulífeyrisþegum heimilað þrjú hundruð þúsund króna frítekjumark vegna atvinnutekna auk þess sem heimilt var að telja sextíu prósent af atvinnutekjum til tekna við útreikning frá tekjutryggingu lífeyrisþega eins og er í gildandi lögum um öryrkja það er sem sagt lagt til af hálfu meiri hluta heilbrigðis og trygginganefndar að elli og örorkulífeyrisþegum verði heimilt að velja um að nýta þrjú hundruð þúsund króna frítekjumark vegna atvinnutekna eða telja sextíu prósent af atvinnutekjum til tekna við útreikning tekjutryggingar eftir því hvort er hagstæðara fyrir viðkomandi til að þetta sé skiljanlegt í tölum hagnast sá sem hefur sextíu og tvö þúsund fimm hundruð krónur á mánuði eða sjö hundruð fimmtíu þúsund á ári eða minna í atvinnutekjur á því að fá þrjú hundruð þúsund króna frítekjumark á ári þriðja atriðið sem sprottið er af yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hinni síðari er að það er flýtt gildistöku ákvæða um að dregið verði úr áhrifum atvinnutekna maka og um afnám áhrifa lífeyristekna maka á viðmiðunartekjur hins við útreikning á fjárhæð tekjutryggingar það er kunnara en frá þurfi að segja hæstvirtur forseti að þetta frumvarp og ég tala nú ekki um með þeim breytingum sem meiri hlutinn leggur hér til er stærsta skref sem stigið hefur verið árum og áratugum saman í að bæta kjör aldraðra og öryrkja hér á landi hér er verið að leggja til tillögur til að mæta þeim áhersluatriðum sem öryrkjar og aldraðir og samtök þeirra hafa haldið á lofti á undanförnum mánuðum og missirum ég vek athygli á því að samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar var gert ráð fyrir því að heildarkostnaður stjórnvalda til ársins tvö þúsund og tíu yrði tuttugu og sex komma sjö milljarðar króna hvorki meira né minna tuttugu og sex komma sjö milljarðar króna sem eru að bætast aukalega til málefna ellilífeyrisþega þær breytingar sem nefndin leggur til munu kosta um tvö komma þrjá milljarða króna til viðbótar til ársins tvö þúsund og tíu þetta þýðir það að á næstu fjórum árum er verið að gera ráð fyrir tuttugu og níu milljörðum tuttugu og níu þúsund milljónum króna aukalega til málefna aldraðra þar af fara nítján komma fimm milljaðrur til ellilífeyrisþega og níu komma fjórir milljarðar króna til örorkulífeyrisþega þetta eru auðvitað stórkostlegar breytingar hæstvirtur forseti þetta er raunveruleg kjarabót fyrir aldraða og fyrir öryrkja hér er ekki um nein yfirboð að ræða heldur samkomulag við aldraða og það er bætt í það og það ríflega hæstvirtur forseti ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á fylgiskjölum sem fylgja nefndaráliti meiri hlutans í fyrsta lagi er á blaðsíðu fimm í nefndarálitinu að finna fylgiskjal númer eitt þar sem er að finna annars vegar samantekt á kostnaði vegna samkomulags við eldri borgara eins og sú samantekt leit út þegar frumvarpið var flutt hér á hinu háa alþingi og hins vegar samantekt á kostnaðinum eins hún er eftir breytingar eins og þar kemur fram er gert ráð fyrir að lífeyrishlutinn kosti nítján þúsund fimm hundruð fimmtíu og einum mæli krónur eða nítján komma fimm milljarða króna og að hækkun til örorkulífeyrisþega nemi níu þúsund fjögur hundruð þrjátíu og fjórar milljónir króna samtals gerir þetta tuttugu og átta þúsund níu hundruð áttatíu og fimm milljónir króna eða tæpa tuttugu og níu milljarða króna sem er eins og ég segi mesta framför í málefnum öryrkja og aldraðra í háa herrans tíð ég vil líka vekja athygli á mismunatöflu á blaðsíðu sex tel í sjálfu sér ekki ástæðu til þess að fara yfir hana sérstaklega en fskj tvö geymir töflur sem sýna útreikninga

eins og sést á þessum töflum hæstvirtur forseti er um gríðarlega kjarabætur að ræða og það er oft auðvelt að setja hlutina myndrænt upp þannig að menn geti gert sér grein fyrir því og þessar breytingar eru að hluta til þegar komnar í framkvæmd og munu koma af fullum þunga til framkvæmda núna strax um næstu mánaðamót eða eftir svo sem eins og þrjár vikur ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á að þó að þessar töflur séu ekki í lit sést með skýrum hætti hvernig framlög til einstakra lífeyrisþega hvort heldur er ellilífeyrisþega eða örorkulífeyrisþega aukast gríðarlega við þessar breytingar það er auðvitað þannig að auðvitað gefa tölurnar það til kynna hversu gríðarlegum fjármunum er verið að verja til aldraðra og öryrkja af hálfu ríkisstjórnarinnar aukalega umfram það sem nú er gert ráð fyrir samkvæmt gildandi reglum að síðustu hæstvirtur forseti er rétt að taka það fram að meiri hluti heilbrigðis og trygginganefndar leggur til nokkrar breytingar sem eru lagatæknilegs eðlis og ég sé í sjálfu sér ekki ástæðu til þess að gera frekari grein fyrir ég vænti þess að það náist um þetta frumvarp góð og breið samstaða hér á hinu háa alþingi menn eiga að viðurkenna það sem vel er gert það er vel staðið að þessum málum af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnarmeirihlutans hér á hinu háa alþingi og það er auðvitað endalaust hægt að gera betur það er endalaust hægt að vera með yfirboð og einhvers konar upphlaup en þetta er það sem meiri hluti heilbrigðis og trygginganefndar leggur til og ég